Sprijin încheierea acestui acord, întrucât există o nevoie clară ca Europol să coopereze cu Emiratele Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite devin din ce în ce mai relevante în lupta împotriva crimei organizate, deoarece această țară devine un hub tot mai mare pentru criminalitatea economică și financiară. Profitul din urma acestor activități infracționale, cum ar fi frauda de TVA, spălarea de bani, a fost reinvestit în Emiratele Arabe Unite și criminali importanți implicați în aceste fraude au căutat să se refugieze acolo. Vreau însă să spun că m aș fi așteptat, din solidaritate cu Uniunea Europeană și având în vedere că Emiratele Arabe Unite ne au cerut o viză de scurtă ședere, deci liberalizarea vizelor cu Uniunea Europeană, să fi votat împotrivă, întrucât Emiratele Arabe Unite au refuzat să ia refugiați